Noi, românii, am intrat în Uniunea Europeană ca să respectăm regulile, ca să ne consolidăm democrația, ca să fim liberi, ca să fim responsabili pentru viața noastră și să avem o justiție dreaptă, independentă, imparțială, care să cerceteze pe oricine, chiar la putere, chiar politician, ceea ce nu s a întâmplat înainte.

Mulțumim Comisiei și Parlamentului European pentru ajutorul pe care ni l au dat în perioada de preintegrare și pentru ajutorul pe care ni l au dat după aceea. Procurorii și judecătorii care fac dosare cu politicieni astăzi sunt cei lăudați, cei care au primit premii în fiecare raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare. Aceștia nu fac dosare politice, aceștia cercetează pe oricine este la putere. Insist asupra acestui lucru pentru că, în realitate, ceea ce s a întâmplat în România a fost pentru oprirea acestor anchete și pentru luarea justiției captivă în curtea unor partide politice. De aceea, este foarte important să revenim la această normalitate. În acest moment, procurorii si judecătorii cercetează fraude aduse referendumului, în urma unor sesizări.

Vreau să vă dau doar câteva cifre într unul din dosare este vorba de alegații de 1,5 milioane de voturi furate la referendum, iar, acum câteva zile, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a afirmat că, în secțiile verificate, s au găsit indicii și probe de fraudă între 5